Il est clair que le texte qui sera voté est un texte de compromis, dynamique. En tant que tel, il ne peut pas reprendre toutes les idées, toutes les suggestions qui ont été faites, mais en même temps, je pense que le Parlement, M. Klinz, votre commission, la commission JURI et d'autres ont nombre de raisons d'être satisfaits car le texte actuel a largement bénéficié je le dis comme je le pense de vos commentaires, de vos propositions, de vos critiques constructives pendant tout le processus de négociation. Un grand nombre d'amendements que vous avez introduits, ainsi que d'autres collègues de la commission ECON, ont été intégrés dans le texte, en particulier, je le rappelle Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le champ d'application de la directive, les dispositions sur les informations clés à inclure dans le résumé du prospectus ou le régime applicable aux employés ou encore

Feio a évoqué le conflit entre la protection des investisseurs et le besoin des petites et moyennes entreprises. Je veux lui rappeler qu'un prospectus proportionné sera développé pour les petites et moyennes entreprises.

Ce prospectus proportionné sera donc développé, Monsieur Feio, pour les petites et moyennes entreprises d'un niveau 2 tout en respectant la protection des investisseurs.

Je rappelle que le résumé sera fondamental pour assurer la protection correcte et juste des particuliers. Mesdames et Messieurs, la Commission peut accepter tous les amendements et appuie donc le texte, comme d'ailleurs je l'ai noté M.

Schmidt, M me Ford qui ont approuvé au nom de leur groupe ce bon compromis. Nous sommes convaincus que la présente directive fera une différence dans le renforcement de la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les émetteurs, qu'elle contribuera encore davantage à développer un véritable marché de capitaux dans l'Union européenne. Ne manquons pas cette occasion!

García Margallo de sa contribution, parce que, au delà de ce texte, qui est un vrai progrès, il a inscrit cette avancée dans un contexte plus général, auquel d'ailleurs il travaille avec beaucoup d'efficacité dans le paquet supervision qui est en cours de discussion, celui de la transparence. Je rappelle que la révision que nous évoquons améliore les éléments de transparence, l'adapte aux émetteurs, en particulier les petites et moyennes entreprises tout en respectant je le redis la protection des investisseurs.

García Margallo travaille en nous appelant à l'audace collective. Vous en avez fait preuve à travers ce texte qui est un progrès, et je souhaite que nous en fassions preuve tous ensemble, avec le Conseil, à l'occasion des compromis tout aussi dynamiques qu'il nous faudra trouver dans les jours qui viennent sur d'autres textes qui sont en discussion actuellement, la régulation des hedge funds et des private equity et surtout le grand projet de supervision européenne dont nous avons besoin pour ce texte, pour les agences de notation dont nous parlions tout à l'heure et pour bien d'autres sujets de régulation, de transparence, de contrôle, qui sont les leçons de la crise que nous devons tirer.